Monsieur le Président, il me semble plus que jamais urgent de penser la décolonialité, car les relations entre l'Europe et l'Afrique se vivent toujours dans un rapport de domination, à coup d'accords de libre échange qui vident l'Afrique de ses propres possibilités, qui organisent le pillage de ses ressources et qui la livrent au jeu macabre des multinationales.

Afrique, ne tremble pas le combat est nouveau, je ferme les guillemets et je dis dans la relation UE Afrique, ne perpétuons pas les erreurs du passé et ne faisons pas de l'Afrique ce que l'Europe veut qu'elle soit.